Z tohto dôvodu vítam iniciatívu vedúcu k regulácii politík odmeňovania v odvetví finančných služieb, ktorá zohľadní skúsenosť, že riadiaci pracovníci sú pri riadení spoločnosti často vedení osobným finančným záujmom. Takéto nadmerné riskovanie je v mnohých prípadoch v kontraste s dlhodobými záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Navyše v prípade bánk a iných finančných inštitúcií sú daňoví poplatníci vystavovaní nebezpečenstvu, že sa budú musieť podieľať na ich záchrane v prípade finančných ťažkostí. Domnievam sa, že by mala byť zabezpečená vysoká transparentnosť odmeňovania a posilnenie práva akcionárov dohliadať na politiku odmeňovania vedúcich pracovníkov spoločností a právo vyjadriť sa k nej počas valnej hromady.